Wiele przyczyn tkwi gdzie indziej. Po pierwsze, nie wzięto pod uwagę dużego zróżnicowania, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego w poszczególnych państwach strefy euro. Po drugie, brak było przestrzegania rygorów paktu stabilizacji i wzrostu. Nie przestrzegano w sposób odpowiedni dyscypliny budżetowej, co doprowadziło do dużego wzrostu deficytu finansów publicznych. Po trzecie, brak było odpowiedniego nadzoru nad bankami i innymi instytucjami finansowymi to dotyczy nie tylko tych krajów.

Program naprawczy przygotowany przez poszczególne państwa musi otrzymać, zgodnie z zasadą solidarności, wsparcie ze strony Unii Europejskiej, co upoważnia do nadzoru jego realizacji ze strony Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.